Věřím, že zítra při hlasování se mi podaří v této profesní výzvě obstát a proces udělení absolutoria Evropské komisi úspěšně dokončit.

Samozřejmě děkuji paní komisařce Georgievové a děkuji panu předsedovi Evropského účetního dvora. Mojí snahou při práci na udělení absolutoria Evropské komise byla maximální transparentnost, objektivita a projektový přístup při jeho přípravě respektující finanční zájem celé Evropské unie a jejích občanů. Jsem potěšena, že tento přístup se projevil ve finální podobě textu, o kterém budete zítra hlasovat.

Závěrem si dovoluji navrhnout, abychom opravdu posílili dialog mezi našimi orgány, abychom trvali na follow up abychom vytvořili a aktivně pracovali v pracovních skupinách pro rozpočet zaměřený na výsledky. A případně nalezli také možnost kontinuální kontroly evropského rozpočtu, zejména hospodaření Evropské komise, podobně jako je tomu například v procesu evropského semestru, který je založen na celoroční součinnosti hlavních orgánů Evropské unie a má stanoveny pevné termíny plnění daných povinností.